virðulegi forseti erindi mitt er nú fyrst og fremst að hrósa háttvirtum þingmanni fyrir góða ræðu og sérstaklega taka undir með henni þar sem háttvirtur þingmaður rakti mikilvægi þess að við þessar aðstæður göngum við þingmenn á undan með góðu fordæmi í aðhaldi í ríkisrekstri og sama eigi við um ríkisstjórn það er nefnilega við þær aðstæður sem nú hafa skapast í samfélaginu sem allir fá áhuga á stjórnmálum og allir hafa skoðun á því réttilega

högum forgangsröðun í ríkisrekstri og hvernig við förum með opinbera fjármuni ég held að það sé enginn vafi á því að eftir tólf ára linnulausa aukningu ríkisútgjalda þá hljóti að vera miklar matarholur í hinu opinbera kerfi það er mikilvægt hins vegar að við strax í upphafi mörkum þá stefnu að skera niður helst þar sem mest ástæða er til og í raun og veru verja í lengstu lög þá þætti sem skipta máli fyrir grundvallarvelferð borgaranna

verði grunnstoðirnar en við byrjum á að taka til í óþarfa kostnaði háttvirtur þingmaður nefndi hér eftirlaunalögin og sérréttindi ráðherra og æðstu embættismanna í því samhengi og ég vil taka sérstaklega undir með henni í því það er ófært að ætla almenningi í landinu að þola verulega lækkun eigin lífeyris um næstu áramót eins og blasir nú við en á sama tíma að halda óbreyttu forréttindafyrirkomulagi með æðstu embættismenn ríkisins mig langar þess vegna að spyrja þingmanninn hvernig hún sjái fyrir sér að við getum sem fyrst gengið í þetta verk og hvort hún sé sammála mér í því að við ættum einfaldlega að afnema þessi